Madame la Présidente, la mémoire est importante pour l'avenir de l'Europe. Les auteurs de la présente résolution dont nous sommes en train de discuter ont eu raison de le souligner.

L'Histoire est importante, il va falloir remplacer progressivement le devoir de mémoire par le devoir d'Histoire.